Przykładowo, nie widzę potrzeby tworzenia dodatkowych mechanizmów traktatowych dla egzekwowania praw człowieka w Unii. Nie akceptuję postulatu zobowiązującego kraje do zawieszania przyjęcia przepisów na żądanie instytucji europejskich.

Nie zgadzam się również z koniecznością ustawowego gwarantowania przez państwa członkowskie parytetów wyborczych. Polska praktyka w tym zakresie pokazuje, że obywatele mają ogromne problemy z zarejestrowaniem komitetów wyborców z uwagi na trudności w sprostaniu kryteriom parytetów.